Aceasta nu acceptă cu ușurință lucrurile noi, mai ales dacă acestea sunt insuficient explicate. Este adevărat că, deși, aparent, este un sistem foarte sigur de identificare a călătoriilor, există fraude datorită tehnologiilor și diferitelor dispozitive cu ajutorul cărora hackerii fură datele de pe cipuri. Oamenii se tem că așa cum sunt furate datele de pe cardurile bancare, la fel de ușor vor fi furate și datele de pe cipurile cu conținut de pe pașaportul biometric. Cred că populația ar trebui informată mai bine despre ce înseamnă un pașaport biometric, precum și despre măsurile de siguranță pe care le prezintă acesta. Trebuie să se analizeze posibilitatea ca pe viitor să fie creat un sistem prin care dispozitivul de identificare prin frecvența radio, pe care îl conține cipul din pașaport, să poată fi depistat doar de către autoritățile competente.